Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la risoluzione dello scorso dicembre il Parlamento europeo aveva già evidenziato che in Venezuela le proteste pacifiche contro il governo del Presidente Maduro avevano provocato un uso sproporzionato della violenza sui manifestanti da parte della polizia e dei membri della Guardia nazionale e dei gruppi armati fuori controllo. A un anno dall'inizio delle proteste, il Venezuela è tornato a vivere momenti di altissima tensione e un ragazzino di 14 anni, come è stato già ricordato, è rimasto ucciso da un colpo di arma da fuoco durante una protesta organizzata a San Cristóbal. Le notizie che giungono dal Venezuela sono ancora molto confuse e frammentate e anche se il Presidente Maduro ha condannato l'omicidio non si può non sottolineare che lo studente ucciso è la prima vittima del provvedimento varato il 30 gennaio scorso dal ministero della Difesa del governo Maduro, che ha permesso all'esercito di iniziare ad usare le armi da fuoco in occasione di manifestazioni di piazza e di raduni pubblici. Oltre ad esprimere cordoglio alla famiglia del giovane, credo che questo Parlamento e quindi l'Unione europea siano tenuti a fare qualcosa di più, condannando con forza l'uso della violenza contro i manifestanti ed il nuovo provvedimento varato dal governo Maduro, che personalmente considero inaccettabile e deplorevole. L'Unione europea, gli Stati membri e l'Alto rappresentante Mogherini devono utilizzare tutti gli strumenti a loro diposizione per sollecitare il governo venezuelano ad un'inversione di tendenza instaurando un dialogo effettivo e costruttivo con le altre parti politiche. Ritengo infatti che un confronto che consenta a tutti gli attori politici di discutere dei problemi che il paese si trova ad affrontare sia l'unico modo per trovare soluzioni risolutive e durature che migliorino le condizioni attuali in cui versa il paese.